Sa technicité rebute parfois les citoyennes et les citoyens, alors je veux dire ici les choses le plus simplement possible, pour qu'il ne soit plus possible d'ignorer les enjeux. Le budget de l'Union européenne pour les sept prochaines années est celui qui permettra ou non à l'Europe de répondre à l'enjeu climatique et à l'urgence sociale. Il doit donc nécessairement être un budget de combat. Un budget de combat, c'est un budget global qui augmente au moins à hauteur de 1,3 du revenu national brut pour donner à l'Union européenne les moyens de mener sa transition écologique. Un budget de combat, c'est un budget dont au minimum 50 sont consacrés à la protection de l'environnement pour préserver le climat. Enfin, un budget de combat met l'outil fiscal au service de la justice sociale et de la transition écologique, par exemple en taxant comme il se doit les émissions de carbone, le kérosène et les transactions financières.

Pour deux euros levés par ces taxes, un euro irait dans les caisses nationales et l'euro restant serait reversé au budget européen. Ce serait à la fois une victoire de l'Europe politique et la marque d'une volonté de sortir d'un modèle irresponsable qui nous mène droit dans le mur. Il est grand temps de s'engager dans cette voie.